Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie pokazują ogromną determinację narodu ukraińskiego dla proeuropejskiego kierunku polityki państwa. Niestety w ciągu ostatnich miesięcy, podczas których decydowały się losy umowy stowarzyszeniowej, również dyplomacja europejska popełniła szereg błędów. Na pewno nie doceniono zaangażowania Rosji dążącej do politycznego podporządkowania Ukrainy Moskwie. Chciałbym złożyć wyrazy współczucia rodzinom ofiar tego niczym nieuzasadnionego aktu terroru, jakiego dopuścili się przedstawiciele obalonego już na szczęście reżimu. Apeluję do Unii Europejskiej oraz rządów państw członkowskich o jak największą aktywność w relacjach z Ukrainą oraz udzielenie wszelkiego niezbędnego wsparcia. Wierzę, że zaplanowane na maj wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o wpełni demokratyczne zasady.